Köszönöm szépen, ez egy nagyon érdekes kérdés! Azt szerettem volna ezzel kapcsolatban elmondani, csak nem fértem bele az időbe, hogy a válságról igazából nincsenek adataink.

Úgyhogy hiába szeretnénk friss üzenetet küldeni, gyakorlatilag ez lehetetlen.

a bérszakadék esetében, hogy vannak országok, ahol visszafejlődésnek vagyunk a tanúi.